Bardzo trudna sytuacja mniejszości w Iranie jest ściśle związana z brakiem wolności religijnej w tym kraju. Moi przedmówcy wspominali, mówili szczegółowo o przypadkach dyskryminacji i prześladowania mniejszości mniejszości etnicznych i religijnych, szczególnie chrześcijan. Chciałabym jednak jasno podkreślić, że mnie osobiście szczególnym bólem napełniają doniesienia o stosowaniu kary śmierci wobec osób, które zmieniły wyznanie.

Takie egzekucje nie powinny mieć miejsca.